Monsieur le Président, nous sommes cet après midi dans une séance un tout petit peu surréaliste. Est il vraiment question de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme? Un Premier ministre d'un État membre a fait le déplacement pour venir s'expliquer devant nous. C'est une chose assez inhabituelle pour qu'elle soit notée. Nous pourrions nous en réjouir si nous ne pensions pas que ceci sera exploité à des fins de politique purement intérieure.

D'une Constitution votée à la va vite, en quelques semaines, par un gouvernement profitant d'une écrasante majorité, obtenue dans son parlement national, et tout le monde sait que c'est une majorité de circonstance. Cette Constitution, adoptée en avril dernier, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier, mais, entre temps, plus de trois cents lois ont été votées, dont trente lois dites cardinales qui portent sur des sujets pour le moins importants, au regard de ces soi disant valeurs européennes atteinte à l'indépendance des magistrats, certes, Monsieur le Président de la Commission, mais aussi mise en cause de la liberté d'expression et du pluralisme des médias, conception de la nationalité, renoncement à la forme républicaine de l'État, mise en cause de la séparation de l'Église et de l'État, en mettant en avant les fameuses valeurs chrétiennes, conception étriquée de la famille, mise en cause des minorités, et tout particulièrement des homosexuels et des Roms et liberté syndicale.

Les procédures lancées hier ne sont donc pas à la hauteur des problèmes, pas plus que les réponses hongroises. Surfant sur les conséquences sociales de la crise économique et financière, que les institutions européennes démontrent chaque jour leur incapacité à gérer, la peste brune frappe à nouveau aux portes de l'Europe, à coups de montée des nationalismes et d'exploitation des peurs!